Pani przewodnicząca! Myślę, że Irak może służyć jako przykład, że czasami, aby złamać kręgosłup dyktaturze, która niszczy swoich przeciwników tysiącami za pomocą broni chemicznej, potrzebne jest użycie siły.

Dlatego chciałbym dzisiaj, mówiąc o Iraku, abyśmy pamiętali o tysiącach żołnierzy amerykańskich, włoskich, polskich i innych, którzy polegli w Iraku, i żebyśmy pamiętali o ich rodzinach.

Proszę pojechać do Iraku i przedstawić ocenę sytuacji, tak byśmy pomoc, jaką kieruje Unia Europejska, kierowali właśnie pod takimi warunkami, jakie tutaj zostały przedstawione, w szczególności ochrony mniejszości.